Wspólne Zgromadzenie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz wybranych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku to jak dotąd jedyny regularny zespół międzynarodowy, działający na rzecz promowania współzależności Północy i Południa.

Dostrzegam więc konieczność dostarczenia przez Komisję parlamentom państw AKP wszelkich dostępnych informacji oraz wspomagania ich w sprawowaniu kontroli demokratycznej. Działaniem niezwykle ważnym jest dążenie do utrzymania wolności i niezależności środków przekazu, celem zapewnienia pluralizmu i udziału w życiu politycznym przedstawicieli opozycji demokratycznej oraz mniejszości. Dobrym rozwiązaniem może stać się zapoczątkowana w Kinszasie wymiana poglądów z władzami lokalnymi w sprawie sytuacji w danym kraju. Mam również nadzieję, że nie powtórzy się w przyszłości nieporozumienie w postaci nieobecności przedstawiciela Rady podczas tury pytań, co w niekorzystnym świetle stawia dyplomację europejską.